Anderhalf jaar geleden ging het alleen over spreiden, spreiden, spreiden van migranten, alsof dat dé oplossing zou zijn voor de asiel en migratiecrisis. Intussen praten we ook over wat anders, praten wij over sterkere Europese grenzen, praten wij over push backs praten wij over meer en betere opvang in de regio. Stukje bij beetje komen de inzichten, komt het gezond verstand, ziet men in dat dit de enige manier is om massamigratie te controleren, om mensenhandelaars te kraken, en om die verdrinkingen in de Middellandse Zee eindelijk te stoppen.

Dan zit Oostenrijk de Europese Raad voor. Ik wens meneer Kurz alvast bijzonder veel succes om deze realistische agenda verder door te duwen in de toekomst.